Örülök annak, hogy képviselőtársaim ennyire fölháborodnak azokon a durva emberi jogi jogsértéseken, amelyek Guantánamóban történtek a terrorizmus elleni fellépés nevében. Ezt a fölháborodást azonban kizárólag akkor tudom komolyan venni, hogyha önök végre, sokadik megszólalásom alkalmával, elköteleződnek arra, hogy az EU n belül, Magyarországon létező Guantánamo ügyét kivizsgálják. Sokadszorra mondom, Magyarországon tizenkét politikai ellenzékhez tartozó személy van közel egy éve előzetes letartóztatásban terrorizmus vádjával, ugyanolyan körülmények között és büntetőeljárási jogaik ugyanolyan jellegű megsértésével, mint a guantánamói foglyok voltak.